við tækjum upp og ræddum ítarlega alla galla og hættur við icesave samninginn þá er það mun dýrara að taka þær kvaðir á sig án þess að skoða málið til hlítar og við höfum ekkert við það að athuga stjórnarandstaðan að ræða það mál en við höfum hins vegar margoft boðið það og ég kem upp til að ítreka stuðning okkar framsóknarmanna við það að taka önnur mikilvægari mál á dagskrá þar sem líka hefur margoft komið fram á síðustu dögum í þessari miklu umræðu að það er ekkert sem liggur á að klára icesave samninginn það eru engar hótanir við heyrðum það rétt áðan það eru engar hótanir núverandi frá evrópusambandinu eða neinum öðrum þannig að okkur ætti að vera í lófa lagið að taka það mál til gagngerðrar endurskoðunar og halda eðlilegri dagskrá í staðinn fyrir